svara þessum spurningum um framtíðina með tilvísun til nútíðarinnar og þá fyrst um einkavæðingu bankanna þetta var og er eitt af skilyrðum alþjóðagjaldeyrissjóðsins að koma hér öllu lifandi og dauðu á markað eins og við þekkjum og þar með fjármálastofnunum það er að finna í þeirra gögnum á hitt er einnig að líta að fjármálakerfið hið hrunda fjármálakerfi á íslandi var skuldsett upp á stjarnfræðilegar tölur menn hafa talað um níu þúsund tíu þúsund ellefu þúsund tólf þúsund milljarða þessir bankar voru að sjálfsögðu löngu komnir úr íslenskri eign kröfuhafarnir voru búnir að læsa klóm sínum í þá hitt er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni að hér þarf að vera almannabanki það eru

en varðandi eignarhaldið tek ég undir með honum að það þarf að vera skýrt okkur hefur ekki tekist að tryggja það en það verðum við að gera sú krafa hlýtur að hvíla á okkur að við upplýsum um eignarhaldið og breytum lögum í þá veru að það verði upplýst undir það tek ég heils hugar varðandi framtíðina almennt þurfum við að opna alla glugga við viljum hafa opið gagnsætt þjóðfélag hvað varðar fjármálakerfið hefur reynslan sýnt að samfélagið er ábyrgt fyrir því þó að það hafi verið svipt öllum völdum yfir því en það á að sjálfsögðu þá kröfu að hafa innsýn í það sem